virðulegi forseti ég vil fagna því að þessi umræða fari fram í dag og það er mikið gagn að því að umræða af þessu taginu eigi sér stað einfaldlega vegna þess að það er rétt sem hér hefur

hefur verið á undanförnum mánuðum og vikum til að bregðast við þeirri gríðarlega alvarlegu stöðu sem okkar þjóðarbú er statt í umræða af þessu taginu sem hefur verið að mínu mati mestan part málefnaleg er einmitt til þess fallin að varpa bæði ljósi á stöðu málsins og einnig að varpa ljósi á það sem gert hefur verið hæstvirtur forsætisráðherra fór mjög vel yfir þessi mál áðan og ég hygg að mörgum hafi orðið það ljósara en áður hversu gífurlegt verk ríkisstjórnin hefur unnið í því einmitt að bregðast við þeim mikla og alvarlega vanda sem steyptist yfir okkur í byrjun októbermánaðar

en til að þessar aðgerðir nái tilskildum árangri þurfum við líka auðvitað að efla tiltrú meðal þjóðarinnar og það gerum við meðal annars með því að varpa ljósi bæði á ástandið og það sem verið er að gera til að menn geri sér grein fyrir því að þær aðgerðir sem við höfum verið að grípa til eru einmitt liður í því að byggja upp til framtíðar þær aðgerðir sem við höfum verið að grípa til gagnvart heimilunum og atvinnulífinu er auðvitað annars vegar í þeim fólgnar að bregðast við þeim bráða vanda sem yfir okkur hafa skall og hins vegar líka að reyna að byggja upp og leggja grundvöll að nýju íslandi það er auðvitað þannig virðulegi forseti að þegar það gerist að heilt fjármálakerfi hrynur hjá einni þjóð eins og gerðist hjá okkur í byrjun októbermánaðar og líka í ljósi þess að þetta fjármálakerfi var svona stórt í hlutfalli við okkar þjóðarframleiðslu þá hlaut mjög margt að láta undan við skulum ekki gleyma því að okkar fjármálakerfi var farið að leggja meira til þjóðarframleiðslunnar heldur en sjálfur sjávarútvegurinn þegar þetta hrynur á einni nóttu er auðvitað ekki við öðru að búast en það hafi alvarlegar afleiðingar tíu prósent samdráttur á þjóðarframleiðslu á þessu ári er kannski besta lýsingin á því sem við erum að fást við þetta er gífurlegur samdráttur sem gerir það að verkum að ýmislegt af því sem við gátum gert með auðveldum hætti í fyrra og hittiðfyrra getum við ekki gert núna það er hins vegar engin ástæða til þess fyrir okkur að leggja neitt árar í bát við sjáum líka á þeim tölum sem við höfum handbærar fyrir framan okkur að hér hefur verið vitnað til að þó að þessi samdráttur sé óskaplega mikill á þessu ári þá sjáum við til sólar á næsta ári ef okkar áform ganga eftir

þetta er hins vegar auðvitað háð því að við fylgjum eftir þeirri áætlun sem við unnum í samstarfi við alþjóðagjaldeyrissjóðinn og það er engin ástæða til að gera lítið úr því samstarfi það var ekki þvingað samstarf það var samstarf sem við sem sjálfstæð þjóð kusum að ganga til vegna þess að við vissum að það var leiðin öflugasta og kröftugasta leiðin út úr okkar vanda og það er ámælisvert af þeim sem hafa verið að gagnrýna þetta samkomulag sem tala með þeim hætti að það sé hægt að hlaupa frá því eins og ekkert gerist og það muni ekki hafa afleiðingar fyrir okkur sem þjóð gera menn sér ekki grein fyrir því hvað er að gerast í löndunum í kringum okkur hafa menn ekki fylgst með fréttum frá bretlandi og bandaríkjunum og í evrópulöndunum almennt þar sem aðgangur að lánsfé er nánast að verða uppþornaður hvernig halda menn að okkar þjóð væri stödd ef við værum búnir að klippa á þetta samkomulag við alþjóðagjaldeyrissjóðinn en í því fólst meðal annars aðgangur að verulegu fjármagni sem er nauðsynlegur til að skapa tiltrú til þess að gera þjóðum heimsins það ljóst að við erum í færum til þess að reka okkar efnahagskerfi áfram virðulegi forseti að mínu mati er það sem hefur valdið mestum vonbrigðum í því sem hefur verið að gerast upp á síðkastið er þróun gengisins það voru auðvitað allar forsendur til þess að það gæti styrkst svo um munaði þess vegna er það fagnaðarefni sem kemur fram í spá fjármálaráðuneytisins að það muni gerast á þessu ári en það er að mínu mati illskiljanlegt hvernig það getur gerst á sama tíma og við erum að skila metafgangi mánuð eftir mánuð á vöruskiptum við útlönd það er alger viðsnúningur í þessum efnum í jákvæðum formerkjum að það skuli samt sem áður ekki gerast að gengi okkar sé að styrkjast við settum tiltekin lög umdeild lög sem alþingi samþykkti beinlínis í því augnamiði að reyna að styrkja forsendur fyrir gengisstyrkingu krónunnar þess vegna verðum við sérstaklega að fara yfir það hvað veldur því að gengið skuli ekki vera að styrkjast eins og eru forsendur til það er gífurleg verðmætasköpun í landinu sjávarútvegurinn